odbyły się tam pierwsze w miarę demokratyczne wybory, te jednak rozwiązania demokratyczne były bardzo chwiejne, rozdzierane aktami agresji. W ostatnich latach wydawało się, że byliśmy świadkami pewnego postępu w zakresie bezpieczeństwa.

Unia Europejska i państwa członkowskie powinny wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do ustanowienia porozumienia i stabilności w tym kraju.